Pane předsedající, děkuji za ocenění mé tradiční role spolu s panem kolegou Mariasem. Já bych chtěl svým úvodem ocenit právě dosažený úspěch pana komisaře. Nesmírně si toho vážím, protože i jeho úspěch pomůže odstraňovat bariéry právě ve vzdělávání

Chtěl bych připomenout, že jsme právě zde dnes schvalovali zprávu paní kolegyně Datiové, která má část, která se přímo věnuje i otázce vzdělávání jakožto prostředku k předcházení radikalizace mládeže. Dovolím si odcitovat, že podle této zprávy právě školy a vzdělávací proces hrají ústřední úlohu tím, že pomáhají podporovat začleňování do společnosti, rozvíjet kritické uvažování. Já jsem velmi rád za aktivitu paní navrhovatelky a podporuji ji proto, že to pomůže právě při vzdělávání i těchto dětí, které do Evropy míří nyní v migrační vlně.